því nú að félagið geti veitt fjármálafyrirtækjum sérhæfða ráðgjöf við þá fjárhagslega endurskipulagningu sem unnið er að á þeim vettvangi það má því segja að frumvarpið sé orðið opnara og valkvæðara hvað það snertir að eignaumsýslufélagið getur eftir atvikum verið bönkum og fjármálastofnunum til aðstoðar og

er nauðsynlegt að tryggja eins og kostur er að starfsemi slíkra aðila raskist ekki þrátt fyrir yfirstandandi erfiðleika í frumvarpinu er lagt til að alþingi veiti fjármálaráðherra heimild til þess að stofna sérstakt opinbert hlutafélag um eignaumsýslu þar sem byggð verði upp heildstæð þekking á endurskipulagningu fjárhags og

fyrir að eignaumsýslufélag þetta taki í sína umsjá mjög mörg fyrirtæki heldur einungis tiltekin þjóðhagslega mikilvæg starfsemi sem snýr að fæðuöryggi þjóðarinnar fjarskiptum flutningi fólk eða farms milli landa eða innan lands og svo framvegis þessar skilgreiningar eru þó að sjálfsögðu ekki tæmandi og æskilegt að félagið hafi frekari viðmið til að starfa eftir sú leið er því farin í frumvarpinu að lagt er til að stjórn félagsins að fenginni umsögn seðlabanka íslands og aðila vinnumarkaðarins geri tillögu til fjármálaráðherra um frekari almenn viðmið sem leggja skal til grundvallar því að fyrirtæki gætu fallið í þennan flokk atvinnufyrirtækja þegar þessar tillögur liggja fyrir skal fjármálaráðherra leita umsagnar viðkomandi þingnefnda um efni hennar og gefa viðmiðin út í formi reglugerðar stjórn félagsins tekur síðan sjálf ákvörðun um það á grundvelli hinna almennu viðmiða reglugerðarinnar hvaða atvinnufyrirtæki falli undir skilgreininguna félagið gengur síðan til samninga við fjármálastofnanir eftir atvikum um kaupin enda rúmist þau innan fjárhags félagsins miklu skiptir að félag sem starfsemi er í frumvarpinu gert ráð fyrir tuttugu milljónir króna stofnfjárframlagi sem greiðist úr ríkissjóði gert er ráð fyrir því síðan að þegar félagið hefur hafið starfsemi verði

endurfjármagnaðir að verulegu leyti eða jafnvel að öllu leyti af því hinu sama ríki það

stjórnvöld eiga samráð og samstarf við um þessar mundir herra forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar